Monsieur le Président, la situation en matière de droits humains au Vietnam est préoccupante. Alors que l'Union européenne négocie un accord commercial avec le Vietnam depuis 2012, la situation se détériore de jour en jour. La répression contre la liberté d'expression et la condamnation de toute critique politique à l'égard du gouvernement s'intensifient. Blogueurs, militants pro démocratie, militants en faveur des droits sociaux et environnementaux sont poursuivis, violentés, torturés, arrêtés arbitrairement, condamnés à de lourdes peines pouvant aller jusqu'à la peine de mort.

et 2016? Dans ce contexte, nous demandons aux autorités du Vietnam de libérer les prisonniers politiques et les activistes, d'adopter les lois nécessaires pour garantir la liberté d'expression, de ratifier et de respecter les conventions de l'OIT, notamment en matière de liberté d'association. Nous demandons aussi à la Commission de prendre en considération cette situation désastreuse en matière de droits humains dans le cadre des discussions sur l'accord commercial.